Herr Präsident, Frau Malmström, liebe Kolleginnen und Kollegen! 2009 wurde Europol, das Europäische Polizeiamt, zu einer Agentur, die die nationalen Strafverfolgungsbehörden bei der gemeinsamen Prävention und Bekämpfung von schweren Straftaten und Terrorismus unterstützen soll. CEPOL, die Europäische Polizeiakademie, wurde bereits 2005 als Agentur der Europäischen Union errichtet, und das Mandat beschränkt sich auf die Fortbildung von hochrangigen Polizeiführungskräften sowie von Polizeibeamten, die eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität spielen. Als Berichterstatterin im Verfassungsausschuss habe ich mich auf folgende zwei Punkte konzentriert, die sich auch in dem Bericht zum Verordnungsvorschlag wiederfinden. Erstens Ich halte die Zusammenlegung beider Agenturen für keine gute Idee der Kommission und des Haushaltsausschusses. Die Aufgabenbereiche stimmen erkennbar nicht überein, die Ausgestaltung der polizeilichen Aus und Weiterbildung liegt richtigerweise in der Souveränität der Mitgliedstaaten. Mit Synergieeffekten ist auch nicht zu rechnen, da Europol schon voll ausgelastet ist. Zweitens Voll und ganz unterstütze ich gerade als Liberale, dass künftig die Tätigkeiten von Europol der Kontrolle durch die demokratisch gewählten Vertreter der Bürger unterliegen. Hierbei werden unser Europaparlament und die nationalen Parlamente zusammenarbeiten. Sie werden jährlich in Form von Tätigkeitsberichten und Jahresabschlüssen unterrichtet, und sie werden zur Information unter anderem Risikobewertungen, strategische Analysen und allgemeine Lageberichte erhalten.